Het debat over de massa immigratie is verworden tot een wedstrijdje kijk mij eens moreel verheven zijn, waarin de media, politici en andere groepen mensen elkaar de loef proberen af te steken. En alles om de burgers thuis een schuldgevoel aan te praten en de import van honderdduizenden illegale immigranten te rechtvaardigen.

Daarom wagen zij hun kans op het water en de Europese Unie maakt het mogelijk.